Unia Europejska nie zapomniała o Haiti.

Pierwszy etap udzielanej pomocy kryzysowej miał ulżyć ludziom w najpilniejszych potrzebach. Na drugim etapie mieliśmy się skoncentrować na odbudowie kraju, zarówno gospodarczej, jak i społeczno politycznej. Ale ze względu na wybuch epidemii cholery, huragan, niestabilną sytuację polityczną i społeczną, a nawet napięcia i walki międzyreligijne okres udzielania pomocy humanitarnej trwa dłużej, aniżeli się początkowo spodziewaliśmy.

Cały czas jest potrzebne nasze zaangażowanie.

Celem rezolucji, którą jutro przyjmiemy w naszym Parlamencie, jest zmobilizowanie państw członkowskich i Komisji do kontynuowania wypełniania tych deklaracji, które składaliśmy. Pamiętajmy o tym, że nadal setki tysięcy ludzi mieszka w obozach tymczasowych, a na cholerę zmarło ponad 3,5 tysiąca osób. Od samego początku uważaliśmy też, że gospodarzami procesu odbudowy powinni być sami Haitańczycy. Haitański plan odbudowy kraju opiera się na decentralizacji i silnym nacisku na lokalną produkcję rolną i bezpieczeństwo żywnościowe.